Hvala, gospod podpredsednik. Državni sekretar, kolegice in kolegi! V pol leta delovanja ministrske ekipe predsednika vlada gospoda Marjana Šarca se soočamo že s četrtim opozicijskim predlogom sprememb in dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vse lepo in prav. Javnost, mediji in ljudstvo tako vidi, da nekatere politične stranke delate. Ob še eni razpravi, ki se bo danes odvila v hramu demokracije bo sporočilo ponovno šlo v smeri, da se samo eni zavzemate za upokojenke in upokojence, koalicija pa tako ali tako še ne dela in tudi ne bo naredila nič. Kot ponavadi bo Desus še posebej izpostavljen. Žal danes ne bomo slišali pravzaprav nič novega, predvsem pa ne bomo slišali zadosti prepričljivih argumentov za to, da bi predlog poslanske skupine SDS lahko spustili skozi sito današnje prve obravnave. Skratka, naša ključna ugotovitev je, da namen predlagateljev ni samo skrb za izboljšanje položaja upokojencev, saj ni zaznati iskrene želje, da bi to uredili na pravičen način, v duhu celostne ureditve problematike nizkih pokojnin nasploh. V predlogu, ki samo ga obravnavali nazadnje, to je na šestnajsti izredni seji v decembru lanskega leta, je bila ob ostali vsebini predlagana tudi rešitev, ki jo imamo danes v poslanskih klopeh. V tokratnem predlogu pa so se predlagatelji osredotočili zgolj na invalidske pokojnine in nadomestila. Gre za predlog, po katerem bi se invalidske pokojnine izravnale z neko spodnjo mejo, in sicer ne bi smele biti pod zneskom osnovnega zneska minimalnega dohodka oziroma denarne socialne pomoči. Gre za znesek tristo dvaindevetdeset cela petinsedemdeset evrov. Enako se predlaga za prejemnike invalidskih nadomestil, ki imajo še preostalo delovno zmožnost in so brezposelni. V Desusu se zavedamo, da so prejemki iz naslova invalidskega statusa prenizki, pa ne samo slednji. Vse pokojnine in tudi vsi drugi prejemniki iz naslova pokojninskega varstva so bistveno prenizki in marsikomu ni lahko preživljati stara leta. Še zlasti ne, če na jesen življenja postaneš odvisen od svojcev ali pa če si primoran preživeti ta leta celo onkraj naše južne meje, kar se danes pogosto dogaja. Kot koalicijski partner smo zaupali svojim kolegom in smo skupaj postavili prioritete za izboljšanje položaja upokojencev. V koalicijskem sporazumu so vključeni med drugim tudi ukrepi za zagotovitev ustreznega invalidskega varstva, ki bi moralo omogočiti vsaj minimalne življenjske standarde. Kot smo danes slišali predstavnika vlade in kot je znano širši javnosti, že od sredine marca naprej je vlada pripravila nekaj konkretnih korakov, s katerimi se zasleduje izboljšanje socialnega položaja vseh upravičencev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V sklopu teh ukrepov je predvideno zvišanje odmernega odstotka na triinšestdeset procentov, kar pomeni posledično dvig vseh pravic iz pokojninskega varstva. Glede tega, kar je predlagano danes iz strani SDS-a, bi rad poudaril, da gre za všečen predlog, ni pa ga primerno s tako lahkoto sprejeti. In zakaj v poslanski skupini Desus tako menimo. Preprosto zaradi tega, ker je sistem pokojninskega varstva deluje po principih in načelih, ki delujejo v sožitju eden z drugim. Govorimo o zavarovalniškem principu ter načelih vzajemnosti, solidarnosti, ki jih vključuje naša ureditev. Zaradi tega imamo določeno, na primer, spodnjo mejo minimalne pokojnine v višini petsto trideset evrov, ki jo prejemajo tudi tisti, ki so v pokojninsko blagajno vplačali bistveno manj kot drugi. Do te pokojnine so lahko upravičeni tudi invalidsko upokojeni. Za naš pokojninski sistem je nadalje značilna tudi tako imenovana fiktivno prišteta doba za primer nastanka invalidnosti, ki vsakemu zavarovancu dodaja manjkajočo pokojninsko dobo. Tukaj je še večji v meri vpeljana solidarnost. Naj navedem primer. Nekomu, ki je v starosti trideset let postavi invalid in je dosegel pokojninsko dobo pet let, se mu prišteje še dodatnih dvaindvajset let, tako da se pokojnina odmerja skupno od sedemindvajset let dobe. Resda bo pokojnina manjša, kot če bi oseba dejansko delala štirideset let, in res je, da posredi se invalidnost, kar v življenju posameznika terja vsekakor več finančnih sredstev, potrebnih za približno normalno življenje. Ampak zagotovo ni vse v naslovu pokojninske blagajne. Ne smemo namreč pozabiti še na možnost uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Nekatere pravice iz tega naslova so v naši družbi zagotovljene neodvisno od plačevanja prispevkov. Preplet načela zavarovalništva, vzajemnosti in solidarnosti med zavarovanci in upokojenci, med generacijami in znotraj generacij so temelji naše ureditve že mnoga leta. In kakršenkoli nepremišljen poseg vanje poruši razmerja, postavlja uravnilovke med upokojenci, ne glede na dobo plačevanja povzroča neenakosti, in kar je najbolj žalostno, povzroča nove krivice. Glede na vse navedeno naša poslanska skupina zaključuje, da zaupamo v vladno ekipo, ki bomo, da bomo napovedane spremembe čim prej dobili v državni zbor. Predloga, o katerem odločamo danes, pa v naši poslanski skupini ne bomo podprli. Hvala.